Nous avons vu quels sont les instruments de la spéculation contre les États. Mais les autorités de supervision que nous devons mettre en place ne peuvent pas reproduire les mêmes défauts en étant en même temps juge et partie.

Cette régulation, nécessaire, n'est pas suffisante si nous n'y ajoutons pas une gouvernance économique de la zone euro et de l'Union européenne qui aille au delà du pacte de stabilité.

Enfin, cette supervision européenne sera insuffisante si nous ne prenons pas les mesures pour que la régulation se fasse, aussi, au niveau mondial.

Nous devons avoir une surveillance mondiale des marchés financiers.